Egyes kollégáim gyorsan és hangosan emelik fel hangjukat emberi méltóság sérelmét vélve, ha a politikai érdek éppen úgy kívánja. De nem hallottam egyiküket sem közülük, aki elítélte volna azt a baloldali eseményt, amely a néppárti magyar miniszterelnök méltóságát gyalázta meg. A magyarországi szocialisták volt miniszterelnökének közreműködésével egy performance keretében döntötték le Orbán Viktor felállított hungarocell szobrát.

Ez a mérhetetlenül primitív, erőszakra buzdító, az európai politizáláshoz nem méltó magatartás mindenképpen elítélő szót érdemelne itt mindazok részéről, akik máskor hangos kifakadással védenek vélt sérelmeket is, emberi méltósághoz való jogot követelve. Kérdem a baloldali és liberális kollégáimat, most miért nem határolódnak el a baloldal ilyen erőszakos és szélsőséges politizálásától és azok szereplőitől.